virðulegi forseti

með okkar meginviðbrögð okkar í samfylkingunni við ræðu hæstvirts utanríkisráðherra hér fyrr á þessum fundi í morgun og ég get tekið undir málflutning hennar og þórunnar sveinbjarnardóttur í þessari umræðu og það sem þær hafa sagt um ýmislegt í þessari ræðu og það sem þær hafa viljað við hana bæta ég ætla líka að segja það virðulegi forseti eins og reyndar hefur komið fram hér fyrr í dag að það er öðruvísi tónn í þessari ræðu hæstvirts utanríkisráðherra valgerðar sverrisdóttur en í þeim ræðum sem við höfum oft verið að hlusta á hér í utanríkisumræðum á liðnum árum og það gleður mig það á að vera annar tónn það á að vera munur þegar kona hefur í fyrsta sinn sest í stól utanríkisráðherra og flytur okkur boðskap sinn það er eðlilegt hins vegar langar mig nú áður en ég byrja á ræðu minni aðeins að víkja orðum að þeim orðaskiptum sem urðu hér áður en ég kom í þennan ræðustól ungur þingmaður bjartsýnn og fullur af trúnaðartrausti skildi ekkert í því að annar þingmaður væri að fara í fýlu yfir því að það ætti að fara að endurskoða þróunarsamvinnu af því að ráðuneytið segði að það vildi samvinnu um endurskoðun og þá er nefnilega allt gott það er nú bara þannig að hér hefur maður átt sæti á alþingi í sautján ár og á liðnum þremur kjörtímabilum næstum allan tímann í utanríkismálanefnd og það er ekkert reynslan að ráðuneytið vilji hafa samvinnu hvorki um endurskoðun eða gang mála eða stefnumörkun því hefur verið mjög ábótavant þannig að það hefði ég viljað segja við unga þingmanninn án þess að slökkva of mikið bjartsýnina í svona umræðu eins og hér fer fram í dag um utanríkismál eru mörg málefni undir um þau er tekist á og eða bætt við umræðuna og ég hef áhuga á því að taka einn þátt sérstaklega fyrir utanríkismálin eru stærstu mál samtímans og umhverfismál eru stærstu mál utanríkismálanna þessi orð hafa aldrei átt betur við en í dag ég var fyrir mörgum árum á ferð í kanada og fór og heimsótti indíánasvæði og kom þar inn í stórt tjald sem var eins konar sýningar og sölutjald það sem vakti athygli mína og hreif mig var stórt plakat uppi á vegg með ljóði sem samið var í orðastað móður jarðar og innihald ljóðsins var á þá lund að áður bjó ég með fólki mínu í sátt og það greiddi hár mitt hlúði að líkama mínum og naut af honum og tók aldrei of mikið og ef það tók of mikið skilaði það til baka nú er komið nýtt fólk það hirðir ekki um sátt það rífur hár mitt tætir líkama tekur meir en það þarf og skilar ekki til baka og líkami minn visnar þessi viskuorð úr indíánatjaldinu höfðu gífurlega mikil áhrif á mig þarna og þau koma oft í hugann núna þegar ábyrgðarleysi okkar samtíma blasir við fyrir hönd norðurlandaráðs sit ég sem áheyrnarfulltrúi í þingmannasamstarfi um norðurskautsmál ég hef haft mikinn áhuga á þeim málum sem þar eru tekin fyrir og beitt mér í þeim og sérstaklega á því ári sem ég var forseti norðurlandaráðs tvö þúsund og fimm þ þá valdi ég að slá mjög þá tóna um mikilvægi þess að takast á við loftslagsbreytingarnar og bera þær upplýsingar sem hafa komið fram úr þessu mikilvæga samstarfi um norðurskautið inn í norðurlandaráð og áfram á vegum þess út á við samstarf norðurskautsráðsins nær eins og flestir vita til landanna frá alaska og þar með bandaríkjunum og halda í vestri austur til rússlands og öll norðurlöndin og sjálfstjórnarsvæðin eru þar annan borðs fyrirferðarmestu verkefni þingmannsamstarfsins á liðnum árum hafa verið loftslagsbreytingarnar og tengd málefni það er til sóma fyrir norðurskautsráðið sem er samstarf utanríkisráðherranna að hafa látið vinna þýðingarmikla skýrslu um loftslagsbreytingar á norðurslóð eða í hánorðri og aðra skýrslu um lífsskilyrði á norðurslóð fyrir um það bil fjórum árum vísindasamfélaginu á mörgum vígstöðvum með niðurstöður þessarar skýrslu það þýðingarmesta sem kom fram í skýrslunni var að hitnunin á norðurslóð væri tvisvar til þrisvar sinnum hraðari eða meiri en hitnun annars staðar á hnettinum þetta voru óhugnanlegar upplýsingar og margir margir valdi helst geta haldið því fram að þetta væri ekki rétt og það væri hægt að draga þessar upplýsingar í efa ég held að það fólk finnist ekki í dag sem leyfir sér að efast um að þessar upplýsingar sem þarna komu fram eru miklar alvarlegar og staðfesta loftslagsbreytingar um allan heim og að ástandið hér uppi í hánorðri er alvarlegra en nokkurs staðar annars staðar það er líka mjög áhugavert að evrópusambandið hefur starfað af miklum áhuga inni í þessu norðurskautssamstarfi fulltrúi þeirra hefur starfað mjög alvarlega í þingmannasamstarfinu og samstarf ráðherranna hefur líka orðið til þess að inn í það sem við köllum norrænu víddina sem er áætlun evrópusambandsins um umhverfisáætlun og aðgerðaáætlun í norður inniheldur það sem þau kalla norðurskautsgluggann það hefur líka haft mikið að segja að rússland tekur fullan þátt í þessu starfi um norðurskautið og ég hef leyft mér að halda því fram að samstarf rússa með þessum þjóðum um norðurskautið hafi orðið beinlínis til þess að rússar undirrituðu kýótó bókunina eftir að upplýsingarnar í acia skýrslunni um hitnunina á norðurslóð voru komnar fram það er mín túlkun á því að þeir skyndilega ákváðu að undirrita kýótó bókunina það eru hins vegar gífurleg vonbrigði að fram til þessa hafa bandaríkin ekki viljað taka þátt í þingmannasamstarfinu það er smávonarglæta núna þar sem senator frá alaska lisa murdovksi sótti fund kanada í mars síðastliðinn hjá norðurskautssamstarfinu og hefur lýst vilja til að vinna með en hún hefur ekki treyst sér til að koma og sækja fundi sem haldnir eru hér á norðurslóð á evrópusvæðinu það er stærsta hagsmunamál samtímans að sporna gegn loftslagsbreytingunum og það er ofboðslega alvarlegt mál að bandaríkjamenn skuli draga lappirnar í þessu máli á pólitíska sviðinu og ég undirstrika á pólitíska sviðinu það er líka umhugsunarefni fyrir iðnríkin og öll stórveldi eins og kom hér fram fyrr í umræðunni að aðalritari sameinuðu þjóðanna kofi annan skuli hafa í tvígang gert þetta mál að umtalsefni í nairobí á fundi núna bæði þetta að það skuli ekki brugðist við og að það skorti aðgerðir til að taka á loftslagsbreytingunum á meðan þetta er að gerast í norðri og gífurlegir þurrkar í suðri og líka að það skuli enginn veita því forustu í alþjóðasamfélaginu að taka á loftslagsmálunum þetta er alvarlegt hins vegar er ég að binda mjög miklar vonir við samstarf norðurlandanna og það er vegna þess að um þessar mundir er rússland með formennsku í norðurskautsráðinu að því loknu munu taka við þrjú tveggja ára tímabil þar sem þrjú norðurlandanna hvert á eftir öðru taka við formennsku í norðurskautsráðinu og ég ætlast til þess af þeim að þau verði afgerandi og það verði tekið til hendinni og reynt að taka á í alþjóðlegu samstarfi til þess að beina sjónum að þessu alvarlega ástandi og nauðsyn aðgerða það er allt aðra sögu að segja af vísindasamfélaginu í bandaríkjunum vegna þess að margar merkustu vísindaniðurstöðurnar hafa komið þaðan og bandarískir vísindamenn leiða víða rannsóknarstarf meðal annars í acia skýrslunni sem ég nefndi áðan sem var leidd af robert correll bandarískum vísindamanni í nýrri skýrslu frá bandaríska iðnaðarráðuneytinu er slegið föstu að orkuneysla muni aukast um sjötíu prósent milli áranna tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund þrjátíu sem muni auka útstreymi um sjötíu og fimm prósent þetta eru gífurlega alvarlegar fréttir þróuninni í útstreymi gróðurhúsalofttegunda hefur verið því er enn langt í land að við sameinumst um að setja fulla ferð aftur á bak og þess vegna svo mikilvæga að fá risaveldin með í pólitísku ákvarðanatökuna þegar við lítum á afleiðingar hitnunarinnar má segja að tækifæranna til skemmri tíma siglingarleiðina sem muni opnast og stytta tímann frá tókíó til london um helming og kanadamenn eru strax farnir að gera kröfu um að fá að ráða yfir þessari siglingaleið meðan alþjóðleg samtök og önnur lönd vilja ekkert hlusta á það noregur og rússar munu ætla sér að vinna olíu gas og málma og það er ekkert sem stoppar neitt af þessu hins vegar getum við ef til vill sameinast um það til þessa skemmri tíma meðan þetta er eitthvað sem er undir að við reynum að fyrirbyggja að það sé farið með offorsi inn á þetta viðkvæma svæði það eru engin sérlög um norðurskautið eins og um suðurskautið en allir alþjóðasamningar um hafið gilda um norðurskautið eins og bara almennt um hafið það er enginn sem er að meta hvað er æskilegt eða hvað muni gerast og þess vegna eru þessi mál í farvegi sem þarf að halda utan um en það er enginn að halda utan um þau og það er enginn að horfa lengra en til tækifæranna ef við lítum á frerann er það alveg ljóst að frerinn hefur þegar þiðnað og heimkynni ísbjarna hafa þrengst mjög mikið dýrin á þessu svæði leita lengra norður veiðisvæði hafa flust mjög til og eyðilagst hús hafa skekkst og búsetuskilyrði frumbyggja hafa versnað mjög það er alls óþekkt hvað eða hve mikið og hvers konar gas kann að losna úr læðingi úr jörðu þegar frerinn hefur alveg þiðnað og það er gífurlega alvarlegt mál og skammt á veg komið með rannsóknir á því ef við svo snúum okkur að hafinu mun ísinn bráðna út í hafið breytingar geta orðið á straumum meðal annars golfstraumnum við það að svo mikið ferskvatn kemur út í hafið það er verið að rannsaka hvaða áhrif þetta hafi á fiskstofna að hve miklu leyti þeir fari á flakk og auðvitað er golfstraumurinn þarna stóra málið ég get ekki annað en minnt á vísindaráðstefnu sem var hér í haust um hafið og þar voru feikimargir vísindamenn sem höfðu lagt hönd í plóg í vegar rannsóknir og það var mikið umhugsunarefni að hlusta á það sem þeir höfðu að segja þar var það meðal annars nefnt að það hefur áður gerst að stóru stofnarnir okkar hafi farið norður í íshaf og norður fyrir evrópu og það geti allt eins gerst aftur þetta eru allt vísbendingar enn þá og ekki staðfestar rannsóknir virðulegi forseti ég ákvað að koma inn í þessa umræðu og reyna svolítið ítarlega að fjalla um það sem norðurlandaráð er svo mjög að láta sig varða varðandi loftslagsbreytingarnar og aðgerðir á norðurhveli af því að í þessari umræðu tætast hún talsvert til og þess vegna hef ég fyrst og fremst leyft mér að fjalla um eitt mál og hefði reyndar ætlað að taka fyrir þriðja alþjóðaár heimskautasvæðanna en til þess vinnst mér ekki tími